Monsieur le Président, depuis le début de cette mandature, certains groupes, sous le regard bienveillant de la Commission, manifestent une folle volonté de s'ingérer dans un domaine régalien par excellence, qui n'appartient qu'aux nations, celui de la défense. Après avoir essayé de détourner des crédits pour les perdre dans un Fonds européen de défense, qui viendrait soutenir des programmes d'armement sans qu'un besoin opérationnel d'état major les ait validés, ils tentent avec ce texte de réguler les exportations d'armement. Tous les prétextes sont bons pour arracher aux États les derniers pans de leur souveraineté.

En Méditerranée, cet espace historique, économique et culturel, éclatent des tensions qui vont façonner notre avenir. L'Union européenne démontre son incapacité à agir pire, elle marque de fortes divergences entre un bloc continental, emmené par l'Allemagne, et les pays du Sud.

Chaque fois, l'actualité démontre l'absurdité de ces projets. Nous continuerons à nous opposer à cette vision centralisatrice, réductrice et affaiblissante, qui consiste à éloigner les peuples des nations et de leurs parlements, seuls centres légitimes de la prise de décision politique.